Dziękuję bardzo za to pytanie. Ja uważam, że wejście w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych jest wielką szansą, żebyśmy uczyli się świadomości zarządzania naszymi własnymi danymi, bo my tak potocznie mówimy będziemy wyrażać zgodę i to rozwiąże problem. To nie będzie takie łatwe, dlatego że będzie wymagało od nas świadomości, uzmysłowienia sobie, jakie korzyści możemy stracić, nie zgadzając się na pewne rzeczy. I cała sieć instytucji publicznych łącznie z bibliotekami, które mogą odegrać wielką rolę w budowaniu takiej świadomości cyfrowej, powinna być w to włączona.